Ich kann dem Kollegen Gauzès sagen Ja, wir werden diesen Entwurf einer alternativen Entschließung zurückziehen.

oder einen Grünen Vorschlag geht. Es geht darum, dass wir einen institutionellen Vorschlag machen, ein institutionelles Signal setzen, dass dieses Haus über die Grenzen der Fraktionen hinweg in der Lage ist zu sagen Wir wollen, dass der privatwirtschaftliche Sektor seinen Anteil an der Bewältigung der Krisenlasten trägt. Das ist nichts Sozialistisches, das ist nicht EVP, das ist unser gemeinsamer Wille. Wenn wir das heute institutionell zum Ausdruck bringen wollen, dann ist das ein großer Erfolg für das Europäische Parlament. Deshalb ziehen wir diesen Antrag zurück.